Posłanka Bastos w swoim raporcie w sposób wszechstronny przedstawiła analizę rynku pracy w Europie na tle trudnej sytuacji gospodarczej oraz w odniesieniu do zmian demograficznych, o których nie możemy zapominać. W tym kontekście chciałabym przypomnieć o potrzebach kobiet oraz ważnej roli, jaką mają do spełnienia przy podnoszeniu poziomu zatrudnienia. Działania, które będą podejmowane przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję Europejską w celu zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy muszą być zintegrowane. Powinny one być związane ze stworzeniem odpowiedniej ilości ośrodków opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz z wprowadzeniem nowych i elastycznych form zatrudnienia. To dzięki nim kobiety będą mogły łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Poza tym należy zagospodarować niewykorzystany potencjał kobiet, szczególnie w tych strefach zatrudniania, gdzie kobiety stanowią zauważalną mniejszość i jest to wynikiem nierównego traktowania oraz podtrzymywania społecznych stereotypów a nie ich wyboru. Tworząc nowe miejsca pracy zarówno w sektorach już istniejących takich jak sektor zdrowotny czy sektor usług społecznych, jak i w sektorach nowopowstałych, takich jak sektor ekologiczny czy zrównoważone miejsca pracy, powinniśmy stosować takie rozwiązania, aby nowe miejsca pracy nie były źródłem starej i w sposób utarty praktykowanej dyskryminacji na tle płciowej.

Kończąc, chciałabym podkreślić, że wszystkie te działania muszą być sprowadzone do jednego, wspólnego mianownika. Rządy państw członkowskich muszą dokonać rewizji stosowania i egzekwowania prawa antydyskryminacyjnego, bo wielokrotnie mamy już dobre prawo, ale brak rzeczywistego stosowania albo efektywnych środków ochrony utrzymuje istnienie w zatrudnieniu nierównego traktowania na tle płciowym.